Zavádění technických opatření, která se snaží o zvýšení bezpečnosti na evropských letištích, je samozřejmě pochopitelné. Živelnost v jejich zavádění však může znamenat jak právní nejistotu evropských občanů, tak svým způsobem i menší efektivitu těchto opatření. Proto v této citlivé otázce považuji za správné přijmout rámcová pravidla jejich eventuálního používání na evropské úrovni. Chtěla bych poděkovat panu zpravodaji i stínovým zpravodajům za práci, kterou na zprávě odvedli.

Ionizující záření a rizika při opakovaných a dlouhodobých expozicích i rozdílná právní úprava v různých členských státech jsou jen jedním z mnoha aspektů v této problematice.